Nur, irgendwann einmal hat es begonnen, eine völlig falsche Entwicklung zu nehmen. Das war mit Maastricht, das war mit einem falschen Konzept des Euro, das war mit Lissabon und geht hin bis zu aktuellen Entwicklungen, wo man versucht, eine Bankenunion, eine Energieunion und immer mehr und immer mehr an Zentralismus zu etablieren. Es war die Zeit, als Banken, als multinationale Konzerne, als internationale Unternehmen hier begonnen haben, die Kontrolle über unseren Kontinent zulasten der Bürger Europas zu übernehmen. Jetzt haben wir endlich verschiedene Konzeptvorschläge für die Zukunft. Einer davon ist es, so weiterzumachen wie bislang mit Sicherheit ein falsches Konzept. Genauso wie es falsch ist, die Fehler der Vergangenheit jetzt noch mehr zu vertiefen. Wir haben die Konzepte eines Binnenmarktes, wir haben die Konzepte der verschiedenen Geschwindigkeiten und der Vertiefung von Zusammenarbeit in bestimmten Segmenten, dort, wo die Menschen es wollen und wo es auch mehrheitlich demokratisch getragen wird. Da erwarte ich mir, dass Sie schleunigst den Prozess beginnen, darüber zu debattieren.